Madame la Présidente, Madame la Commissaire, disons le honnêtement, le vrai discours sur l'état de l'Union a été prononcé il y a 15 jours. En demandant à Apple de rendre treize milliards d'euros d'impôts impayés, Mme Vestager a porté un coup à l'impunité fiscale des multinationales.

Elle a ainsi battu en brèche l'argument de la légalité des montages d'optimisation fiscale. Ces montages sont illégaux au regard des règles européennes en matière de concurrence, mais ils sont aussi illégaux au regard des lois fiscales nationales.

C'est surtout une mise en lumière de la frilosité de nos gouvernements à agir. Oui, ce sont des enquêtes difficiles, et oui, c'est encore plus dur lorsque, depuis quinze ans, les moyens de la justice et du fisc ont baissé.